Je veux, pour ma part, me concentrer sur un problème que je considère comme étant essentiel dans l'état actuel du projet européen le niveau du chômage des jeunes est trop élevé dans l'Union et il est même dramatiquement insupportable dans certains pays. Au moment où tant de populistes et il y en a ici dans cette salle veulent saccager le projet européen, nous avons l'obligation de démontrer que l'Union est une vraie valeur ajoutée pour les jeunes générations. L'initiative pour l'emploi des jeunes mérite d'être résolument soutenue et renforcée. L'avarice du Conseil dans cette matière est une honte.

Je la trouve aussi sympathique, encore faut il qu'elle soit à la fois bien calibrée et financièrement gérable pour ne pas se transformer en gadget électoral servant les intérêts d'un seul parti politique. À nos yeux, pour mériter un soutien, cette proposition doit répondre à quatre caractéristiques.

Deuxièmement, le bénéfice du pass doit être lié à un déplacement dans un autre pays dans le cadre d'un processus de formation ou de découverte. Troisièmement, la gratuité complète n'est pas de mise une contribution personnelle adéquate doit être le gage de l'engagement du bénéficiaire dans le projet de déplacement. Quatrièmement, le financement ne doit pas nécessairement reposer seulement sur le budget européen mais peut être élargi à d'autres sources de financement.